Wir haben aber schon Molkereien auf dem europäischen Markt, die schon über 6 der Milchmenge bündeln. Ist das fair? Ich sage eindeutig Nein. Wir bräuchten höhere Bündelungsmengen für die Milchbauern. Wir haben die Verträge. Ja, eine gute Option. Nur, wir haben sie freiwillig gelassen, weil die Mitgliedstaaten diese Verträge in der Mehrheit nicht wollten. Das wird am Markt nichts bewirken. Es wird bei den Verträgen kaum über Preise geredet. Letztendlich haben auch damit viele Milcherzeuger nichts Wesentliches in der Hand. Wir hatten vorgeschlagen, auch einmal darüber nachzudenken, was eigentlich nach dem Ausstieg aus der Milchquote passiert. Wir hatten vorgeschlagen, über eine Monitoringstelle zu reden, in der die Erzeuger, die Molkereien, aber letztendlich auch die Europäische

Die Milchkrise liegt hinter uns, ja. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die nächste Milchkrise vor uns liegt. Wir haben stark steigende Erzeugermengen, und wir haben sinkende Preise. Was machen wir denn dann bei der nächsten Milchkrise? Wieder mit Steuergeldern Exportförderung bezahlen, um Mengen aus dem europäischen Markt zu bringen? Das kann doch keine Lösung sein. Deshalb fordern wir die Kommission auf, ihren Bericht, den sie erst im Jahr 2014 vorlegen will, früher vorzulegen und wirklich Lösungsvorschläge für die Zeit nach der Quote jetzt auf den Tisch zu legen. Wir müssen darüber reden. Ich habe den Eindruck, dass viele Mitgliedstaaten eher an ihre Milchindustrie denken, aber nicht an die Milcherzeuger.